Sociální koherence je jedno z našich základních témat, objevuje se v řadě dokumentů primárního práva. Pro nás chudoba, sociální deprivace, samozřejmě nedostatečné vzdělání nebo také diskriminace, to jsou naprosto nepřípustné jevy. Z tohoto úhlu pohledu já bych chtěl podpořit ty aspekty, o kterých tu hovořili i kolegové v oblasti integrace Romů. Já znám řadu Romů, kteří myslím, že splňují naše očekávání o spořádaných lidech, na druhou stranu znám i lidi, kteří porušují v romské komunitě všechna možná pravidla. Souhlasím s panem Selimovičem, že potřebujeme především přidat v té implementaci. Pokud jde o sdělení k táboru Lety, já chci říci, že ten problém byl v ČR snad vyřešen, pevně v to doufám a ti, kteří hovořili nepřijatelně, jsou např. i trestně stíháni ohledně tohoto tábora.